Herr Präsident!

Das Hauptkriterium, ob ein Staat Mitglied werden kann, ist, ob er ein europäischer Staat ist und die Kriterien erfüllt. Die Türkei ist kein europäischer Staat. Ich bin für ein föderalistisches, starkes Europa. Das wird es mit einer Türkei als Vollmitglied nicht geben. Deshalb müssen wir andere Formen der Integration finden. Außerdem bin ich für eine ehrliche Türkeipolitik.

Die Türkei wird ja sowieso nie Mitglied. Das war einer, der öffentlich dauernd dafür gesprochen hat. Diese Unehrlichkeit spüren die Türken. Wir wollen eine klare Partnerschaft, aber keine Vollmitgliedschaft. Dann wird die Türkei auch stabilisiert.